Experten schätzen, dass in 10 bis 15 Jahren die ökologisch wertvollen Baumarten aus dem Kongo Becken verschwunden sein werden, wenn die Abholzung so weiter geht.

Wo viel gefällt wird, muss auch etwas nachwachsen. Und ganz wesentlich ist eine bessere Ausbildung der Holzarbeit, um frühe Schäden beim Abholzen zu vermeiden. Vor allem sind die europäischen Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, denn rund 80 des Ertrags werden nach Europa verschifft.